Madame la Présidente, bien sûr, il nous faut dialoguer avec la Turquie, ne serait ce que pour que s'arrête l'abominable trafic de passeurs criminels, mais cela ne doit en aucun cas nous détourner de nos propres responsabilités.

Elle doit au contraire assumer son droit d'asile, l'harmoniser, réformer enfin Dublin et gérer des voies d'accès légales et sûres pour les réfugiés syriens, comme l'a fait récemment le Canada, par exemple. De même, l'Europe ne peut déléguer la gestion de ses propres frontières. Elle doit au contraire mettre en place un corps de garde frontières et de garde côtes, et systématiser le contrôle à ses frontières extérieures, y compris pour ses ressortissants. Enfin, l'Europe ne peut déléguer sa capacité à peser dans le règlement du conflit syrien.